El mensaje que lanzamos hoy desde este Parlamento a la Comisión, a los Estados miembros y al mundo es contundente no hemos fracasado. Es cierto que no llegaremos a cumplir muchos de los compromisos en el año y medio que nos queda, pero millones de personas que se han sobrepuesto a la enfermedad, millones de personas que acceden a las escuelas o que ya no pasan hambre saben que el compromiso ha tenido sus frutos. Pero, como siempre, podemos hacer más y mejor. Los debates que se están manteniendo hoy en día a nivel internacional sobre el futuro de la cooperación, enmarcados en la crisis, pueden afectar a la forma en que luchamos contra la pobreza, y a la cooperación a cómo la hemos diseñado y a lo que queremos hacer en ella en el futuro. Un futuro, el de la cooperación al desarrollo, que pasa por hacer el proceso más universal y más participativo, especialmente con los países adelantados

Lo que tenemos por delante es un reto y una responsabilidad enorme, y de nuevo la Unión Europea debe demostrar su liderazgo en este proceso, incluida su responsabilidad de no valorar a los países de renta media exclusivamente por su crecimiento, sino también por otros indicadores como la vulnerabilidad y la desigualdad, recordando que el 70 de los pobres vive en esos países.